Oggi c'è un nuovo TTIP all'orizzonte ma questa volta i documenti non sono segreti. No, questa volta è stata adottata una strategia più subdola, perché i documenti li avete resi subito pubblici ma sono bianchi, sono praticamente bianchi una pagina e nessun dettaglio per quello che è il mandato negoziale tra le due più grandi economie del mondo. A parole, dite che il nuovo accordo non toccherà l'agricoltura, che non farà entrare OGM, carne con gli ormoni e che si limiterà l'industria. Ma quali sono le prove che abbiamo? Abbiamo le vostre belle parole e poi abbiamo due mandati negoziali così generici che è come se fossero in bianco mi perdonerà se non mi sento molto rassicurata. Chissà, forse è anche perché qualche mese fa avevate dichiarato di non voler negoziare sotto la minaccia dei dazi americani e invece adesso state proprio facendo questo.

Voi però volete sedervi a un tavolo con loro. Io ho letto le loro richieste non potrebbero essere più incompatibili con noi. Vogliono libero accesso alla nostra agricoltura, vogliono che ogni prodotto approvato da loro sia autorizzato da noi, vogliono entrare nei nostri appalti pubblici senza permetterci di investire nei loro. Noi in questo modo non ci stiamo e non ci staremo finché l'America non dimostrerà buona volontà, smettendo di ricattarci.